Señora Presidenta, el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria no fue acompañado de un proceso de unión financiera, no se cerró la brecha entre el funcionamiento global de los mercados financieros y el control nacional de las instituciones financieras. Las competencias de supervisión y los aspectos esenciales de los sistemas de resolución y garantía de depósitos han permanecido en manos de los Estados miembros. Ello ha debilitado la estabilidad financiera europea, ha distorsionado el mercado interior y ha dificultado la transmisión de la política monetaria común a las familias y a las empresas. La puesta en marcha de un sistema europeo de supervisión, con autoridades europeas que coordinan los supervisores nacionales, y la próxima adopción de las iniciativas para establecer reglas comunes para la resolución bancaria y progresar en la armonización de las garantías de los depósitos van en la buena dirección, mejorarán el sistema financiero y el buen funcionamiento de un mercado interior basado en reglas comunes, un Single Rule Book Sin embargo, la superación de la crisis y el perfeccionamiento de la propia Unión Económica y Monetaria exigen ir más allá. La ruptura del vínculo entre deuda privada y soberana, la normalización del crédito y la correcta transmisión de la política monetaria en la zona euro reclaman una unión bancaria. El pacto fiscal para la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas debe completarse con una unión financiera para el flujo del crédito y la solvencia de las entidades privadas. La iniciativa de la Comisión de presentar dos propuestas legislativas diferentes, confiriendo poderes al Banco Central Europeo y alineando su funcionamiento con el de la Autoridad Bancaria Europea, siempre se ha considerado como un paquete indisociable que debía ser adoptado con el respaldo del Parlamento. El Parlamento, consciente de la prioridad y urgencia de esta iniciativa, ha acelerado su tramitación, ha realizado sus mejores esfuerzos para conseguir un compromiso, primero en su seno y después con el resto de las instituciones en el procedimiento legislativo. En lo que se refiere a la reforma de la Autoridad Bancaria Europea, se ha asegurado la consistencia con el mercado interior, la integración del nuevo mecanismo en el sistema europeo de supervisión financiera y, al mismo tiempo, se han aumentado los poderes de la Autoridad Bancaria Europea. Se ha acordado elaborar un manual de supervisión, el establecimiento de pruebas de esfuerzo y se han establecido reglas que aumentan la confianza entre países participantes o no en el mecanismo único de supervisión. El resultado final se plasma en la presente sesión la negociación ha culminado, se ha alcanzado un compromiso que podremos concluir con una votación final, una vez el Consejo confirme que está en condiciones de hacerlo. En el momento actual, el Parlamento negocia un acuerdo interinstitucional con el Banco Central Europeo que asegure su pleno sometimiento al control y al escrutinio parlamentario en sus nuevas responsabilidades de supervisión. No aceptaremos que se produzca un déficit democrático de transparencia, responsabilidad y control parlamentario en el mecanismo único de supervisión.